Cred că nu putem permite Băncii Centrale Europene să își limiteze activitatea la controlul inflației și să nu țină cont de consecințele măsurilor sale asupra situației economice și sociale din Europa. În contextul dezechilibrelor dintre economiile centrale și cele periferice, Banca Centrală Europeană propune o politică adaptată exclusiv celor mai puternice economii, sacrificând astfel, cred eu, viitorul majorității și stabilitatea întregii Uniuni. De aceea, creșterea economică și crearea de locuri de muncă sunt criterii mult mai importante în vederea ieșirii din recesiune decât stabilitatea prețurilor, și acestea trebuie să devină principalele obiective ale Băncii Centrale Europene. De asemenea, banca nu poate să continue să refuze a oferi susținere financiară directă statelor din zona euro, având în vedere că propune acest tip de sprijin entităților bancare.